Señora Presidenta, quiero manifestar un recuerdo y un pronunciamiento contundente contra el atropello que sufrió en el País Vasco el diario En el 2003, vulnerando radicalmente las leyes y la propia Constitución española, acosando a una minoría lingüística y cultural, tratando de mezclar lengua vasca con terrorismo —que vascas y vascos rechazamos mayoritariamente—, se cerró ilegalmente un periódico. Se privó de sus derechos más elementales a profesionales y lectores.

Durante ese tiempo y tras la sentencia, la Comisión y Europa solo han mantenido silencio. Esos comportamientos facilitan la repetición de arbitrariedades. Por eso, su actuación, señora Comisaria, tiene que ser más activa y valiente para que Europa sea creíble en su papel de guardiana de los Tratados.